Dzisiejsze głosowanie to akt uzurpacji Parlamentu w stosunku do traktatów, bo pamiętajmy zawsze, że choćbyśmy reprezentowali większość większości państw, to jesteśmy tylko jedną z władz powołanych na podstawie traktatów przez nasze państwa. Kto kwestionuje ten fakt, kto przypisuje Parlamentowi większą władzę, ten kwestionuje traktaty europejskie. Kto atakuje państwa Europy, ten atakuje Unię, którą te państwa zawarły, bo Unia Europejska jest unią naszych państw, a nie ideologii, którą będzie popierała większość Parlamentu Europejskiego.